Diese Standards brauchen wir global, damit die europäische Cloud Industrie in diesem Bereich eine starke Rolle bekommt. ENISA und ETSI sind hier und ich kann den beiden Organisationen nur gratulieren, dass diese Initiative wirklich nachhaltige europäische Erfolge auch für die kleinen und mittleren Betriebe bringen wird. Wir brauchen natürlich auch ein Cloud Computing Compliance Control Katalogsystem, um hier Standards zu setzen, die es uns ermöglichen, das Misstrauen und die Vertrauenskrise, die es in diesem Bereich gibt, zu beseitigen.

Wir brauchen das europäische Recht und die europäischen Datenschutzbestimmungen, um dieses Cloud Gütesiegel umsetzen zu können.